Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, aux citoyens européens, lorsqu'ils me demandent ce que nous faisons pour renforcer la sécurité en Europe aujourd'hui, je réponds Nous avons réformé Schengen, nous avons réformé Frontex et nous avons Eurosur.

Le règlement Eurosur, en mettant en place un réseau de sécurité et d'échange d'informations fonctionnant en permanence, nous permettra de connaître, en temps réel, la situation à nos frontières. Les comptes rendus de navires, les caméras et les satellites sont autant d'outils que nous pourrons utiliser pour mieux protéger nos citoyens contre l'immigration irrégulière et la criminalité transfrontalière. Les analyses de risques menées par l'agence Frontex, en particulier l'attribution à chaque changement de frontière d'un niveau de risque, est un élément clé pour que nous ayons une image claire de la qualité de nos frontières. Et il est crucial que, lorsqu'une frontière est notifiée comme présentant des risques, l'État membre concerné y renforce ses contrôles à l'aide de l'agence Frontex. Nous devons, à la fois, responsabiliser chaque État membre et endosser la responsabilité commune qui est la nôtre d'une gestion européenne de nos frontières extérieures.

Cependant, pour que ce nouveau règlement prenne sens et soit réellement efficace, nous devons aller plus loin. Le drame de Lampedusa, que nous avons évoqué longuement tout à l'heure, nous le rappelle cruellement. Nous devons agir sans complaisance et avec fermeté contre les réseaux d'immigration clandestine, et cela en coopération avec les pays tiers. Par ailleurs, j'appuie très fortement la proposition de la Commission européenne de renforcer le budget de l'agence Frontex et j'appelle tous les États membres, à détacher, d'ores et déjà, plus de gardes frontières et de moyens.